Y es una prioridad porque será en los próximos años uno de los ejes de crecimiento de Europa. Y, si somos exigentes y ambiciosos con el proyecto europeo —y, desde luego, yo lo soy—, si queremos más Europa, necesitamos crecimiento. Conseguir un mercado único digital realmente integrado supondría obtener un aumento del producto interior bruto de, al menos, un

La Unión Europea aprobó en los últimos años numerosas iniciativas destinadas a fomentar la economía digital y a aprovechar las oportunidades de crecimiento que esta ofrece.

La futura Comisión Juncker apunta igualmente al mercado único digital como uno de sus estándares. En realidad, el desarrollo del mercado único digital debe estar en el centro de los esfuerzos de la Unión Europea para generar crecimiento económico y empleo, así como para fortalecer la competitividad de la Unión y su resistencia dentro de la economía global. Conjuntamente, la Comisión Europea y los Estados miembros tienen que promocionar la aplicación de las normas y reglamentos existentes y, cuando sea necesario, establecer sanciones. Es necesario que la Comisión garantice una aplicación rápida de la normativa existente para, a posteriori, abrir aún más el mercado único de servicios. La Comisión debe asegurar, a mi juicio, la aplicación y el cumplimiento de normas como la Directiva sobre los derechos de los consumidores, la resolución alternativa de conflictos y la resolución de litigios en línea, garantizando, al mismo tiempo, la reducción de las cargas administrativas. Otro reto sería garantizar la igualdad de condiciones para las empresas que operan en el mercado único digital, de tal manera que sean capaces de competir. En este mismo sentido, garantizar una economía digital vibrante en la Unión Europea depende de una aplicación estricta de las normas de competencia en el mercado único digital.